Ich war an Ort und Stelle, als das blühende Klein Europa von Vukovar vernichtet wurde und Hunderttausende Menschen ihre Heimat und Tausende ihr Leben verloren. Seitdem durfte ich den Weg Kroatiens in die Europäische Union begleiten. Man muss ganz klar festhalten Kroatien ist mit ungeheueren Anstrengungen diesen Weg gegangen. Der Herr Kommissar hat das entscheidende Wort geprägt heute.

Darum geht es nämlich. Nicht um irgendwelche Privilegien oder Rabatte das wurde zu Recht gesagt sondern um Fairness. Kroatien ist heute reif für den Beitritt zur Europäischen Union. Es müssen in den nächsten Monaten noch einige letzte Anstrengungen unternommen werden. Aber man darf vor diesem Land keine künstlichen Hindernisse errichten, wie dies leider in den letzten Jahren immer wieder der Fall

Es hätte gemeinsam mit diesen mitteleuropäischen Ländern auch Kroatien ist ein zutiefst mitteleuropäisches Land in die Europäische Union aufgenommen werden müssen. Dies ist aufgrund einer Fülle von Fakten nicht geschehen. Doch jetzt ist die Zeit reif. Das ist der Grund, warum wir drängen. Wir setzen keine Daten, wir bleiben bei unserer Linie, dass Kriterien über Daten stehen. Aber wir drängen darauf, dass keine künstlichen Hindernisse errichtet werden und dass dieses Land fair und gerecht behandelt wird.